L'absence de mise en place, par anticipation, de systèmes permettant d'arrêter une fuite de cette nature et de cette ampleur, est difficilement compréhensible. Tout comme l'absence de contrôles suffisants, de la part des autorités publiques, sur des systèmes de sécurité exigés et mis en œuvre par les opérateurs de plateforme pour éviter les risques de pollution et, enfin, le risque spécifique lié à la pollution par hydrocarbures de lieux particulièrement sensibles et ou particulièrement habités. Notre collègue Sonik a rappelé il y a un instant la catastrophe que représenterait une pollution, par exemple dans la mer Baltique. La mer du Nord a déjà connu au moins deux accidents graves sur des plateformes off shore et constitue l'une des régions du monde où la concentration de plateformes est la plus dense. Dans ces conditions, il est absolument indispensable que nous procédions à un état des lieux pour nous assurer qu'un accident similaire n'est pas possible au large de nos côtes et nous nous réjouissons, Monsieur le Commissaire, qu'une initiative de cet ordre ait été prise. Ceci étant, quelles mesures comptez vous prendre dans l'immédiat pour renforcer la sécurité et la prévention d'accidents sur des plateformes off shore qui se trouvent dans nos eaux territoriales? Vous avez parlé de normes minimales, Monsieur le Commissaire, cela ne suffit pas. Deuxièmement. Quelles sont les mesures de contrôle mises en place pour s'assurer que les exigences de sécurité sont parfaitement remplies? Il ne suffit pas qu'il y ait sur le papier des règles de sécurité, encore faut il qu'elles soient appliquées et que le contrôle de cette application soit effectivement fait. Que comptez vous faire pour aller dans ce sens? Troisièmement, quels sont les moyens mis en place pour éviter, en cas d'accident, la pollution des côtes? C'est très bien de disposer de bateaux et de forces civiles mais de quoi disposons nous? Le moment n'est il pas venu d'exiger des exploitants des mesures techniques spécifiques qui pourraient être mutualisées? N'est il pas également nécessaire de prévoir, compte tenu désormais de la prise en compte par le droit communautaire du préjudice écologique, un système de réparation adéquate et de garantie financière afférente? Enfin, les compagnies pétrolières exploitent de plus en plus profondément rendant très difficile l'intervention en cas d'accident et mettant en péril l'environnement marin. Quelles mesures sont prévues pour l'exploitation du pétrole en mer dans des profondeurs plus grandes et, notamment, dans le grand nord? Et enfin, je rejoindrai la question que notre collègue Arsenis vient de poser le moment n'est il pas venu de se poser la question d'un moratoire étendu dans les mêmes conditions que celui que les États Unis veulent mettre en place?